Señor Presidente, Señorías, esta es mi tercera intervención en el Pleno en lo que va de año respecto a esta cuestión y siento seguir con la misma cantinela, pero como decía mi compatriota Miguel de Unamuno, el modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura. Y es que deseo insistir en el llamamiento a la implementación activa de las medidas que han ido acordándose en los últimos Consejos. Como ha dicho el Presidente de la Comisión Europea, necesitamos completar el trabajo. Necesitamos crecimiento, Señorías, pues con austeridad conseguiremos crear estabilidad y confianza, pero tenemos también que salir de la crisis y volver a generar empleo y bienestar. Tenemos que comprometernos a implementar urgentemente las medidas para incentivar el crecimiento acordadas en los últimos Consejos.

España está claramente comprometida con este espíritu reformista en menos de cien días hemos aprobado tres reformas claves estabilidad presupuestaria, reforma financiera y reforma laboral. Y no acaba aquí este espíritu reformista. Como dice Mariano Rajoy, el Gobierno de España no solo anuncia reformas, sino que las hace, que no es lo mismo. Sigamos su ejemplo. No anunciemos planes de crecimiento, implementémoslos. Además, se requiere cierta adaptabilidad a las circunstancias ya que vivimos en un mundo de constante cambio y evolución. Como dijo recientemente el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante eurodiputados y ha confirmado hoy el Ministro de Economía, Luis de Guindos, España cumple, España está cumpliendo y España cumplirá. España está más comprometida que nunca con Europa.